Und den Krieg zu beenden, geht auch nur mit der Türkei. Und Kapitel zu öffnen mit der Türkei über Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, finde ich spannend, weil dann die Türkei wirklich zeigen muss, was da passiert ist. Im Übrigen möchte ich feststellen Die Türkei wird nicht Mitglied, wenn in einer Reihe von 72 einstimmigen Entscheidungen im Rat, die für die Mitgliedschaft notwendig wären, unabhängig von der Entscheidung der Parlamente jetzt die sechste und siebte Entscheidung fallen. Aber über die Menschenrechte in der Türkei zu reden, finde ich einfach